Tato zpráva by mohla urychlit proces snižování byrokracie, abychom původní záměr redukce administrativní zátěže stihli naplnit. Velkou překážkou pro snižování byrokracie a administrativní zátěže totiž dnes není samotná Komise, ale Evropský parlament a členské státy, kterým chybí kvalifikovaná metodická podpora pro implementaci evropského práva. Cítím, že Komisi na straně Evropského parlamentu chybí silný partner pro boj s byrokracií. Měli bychom proto uvažovat o zřízení výboru Evropského parlamentu pro odstraňovaní byrokratické zátěže.